Monsieur le Président, chers collègues, je prends la parole pour déplorer le fait que le groupe communiste n'a pas participé à la cérémonie.